In molti paesi si discute, spesso legando questa discussione al tema dell'immigrazione, di come si acquisisce la cittadinanza si diventa cittadini per nascita oppure per la permanenza o per la residenza sul suolo

Oggi il governo socialista di Malta ci dice che, invece, la cittadinanza è una merce, è una tassa che si paga per avere un passaporto, come se fosse un francobollo. Per questo sono d'accordo con il Commissario Reding a dire no a questo metodo e chiediamo al governo maltese di fare un passo indietro, perché non c'è nessun diritto che possa essere commercializzato. Ci siamo sforzati tanto per costruire i nostri Stati nazionali, spesso a costo di grandi sacrifici, anche di carattere personale, e ci sono voluti decenni per costruire e far decollare il progetto europeo.

Forse sarebbe bastato fare un'asta per concedere il diritto ad essere cittadini?